Frau Lagarde, ich finde es gut, dass Sie angetreten sind, einen neuen Stil in der EZB zu etablieren, dass Sie die Politik überprüfen wollen und auch neu kommunizieren und besser erklären wollen.

Und wenn das so ist, dann stellt sich doch die Frage, ob die EZB vielleicht ihr Ziel nicht mal in einen Korridor stellen sollte, denn wir sehen, dass nach einer Dekade Niedrigzinsen insbesondere Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland durchaus von negativen Effekten betroffen sind. Wir sind eine Nation von Sparern mit hohen Spareinlagen bei den Banken, und das ist ein schwieriges Problem. Deswegen bitte ich Sie, diesen Punkt in ihre kritische Überprüfung mit einzubeziehen. Letzter Satz Die EZB möchte die Bankenunion und die europäische Einlagensicherung vorantreiben. Das ist grundsätzlich in Ordnung, aber bevor man die Einlagensicherung vorantreibt, müssen die Voraussetzungen geschaffen sein. Man schließt keine Feuerversicherung mit einem Partner ab, dessen Haus schon brennt.